Für die Bilanz des Berichtsjahrs, aber auch für die gesamte Tätigkeit möchte auch ich meinen herzlichen Dank an Herrn Diamandouros zum Ausdruck bringen, den ich als sachlichen und professionellen Bürgerbeauftragten und Partner des Petitionsausschusses kennengelernt habe, insbesondere beim Sonderbericht zum Ausbau des Flughafens Wien und auch den Konsequenzen, die daraus gezogen wurden eine Optimierung der Verfahren und ein bürgergerechtes Verhalten der Verwaltung, worauf auch die Kommission hingewiesen wurde, sowie eine effizientere Beteiligung der Öffentlichkeit im Vorfeld der UVP Verfahren, wie sie ja auch dann im Oktober in der Novellierung der UVP Richtlinie fixiert werden wird.

Auch dort habe ich professionelle Arbeit kennengelernt. Ich erkenne bei der neuen Bürgerbeauftragten durchaus Kompetenzen und Erfahrungen und ein persönliches Engagement. Ich begrüße, dass dazu auch einige wesentliche Aspekte gehören, die ich voll teile zum Beispiel die Zielsetzung der wirksamen Kommunikationsarbeit das Stichwort star cases ist hier gefallen eine intensive Nutzung der Online Instrumente, die es ermöglichen sollen, dass die Bürger

Ganz persönlich wünsche ich Ihnen viel Gesundheit und eine schöne persönliche Lebenszeit!